De Europese crisis die dendert maar voort en onder uw voorzitterschap is de situatie alleen maar verslechterd. Ik denk bijvoorbeeld aan de schulden van verschillende eurolanden, die sterk zijn toegenomen en enorm hoog zijn.

En ik denk aan de Europese Centrale Bank, die al meer dan 130 miljard aan papieren in huis heeft die weinig meer waard zijn dan behangpapier. Kortom, onder uw voorzitterschap is de situatie verslechterd. Mijn vraag is concreet heeft u niet overwogen op te stappen, omdat er geen resultaten zijn?